hæstvirtur forseti þetta er síðasta fyrirspurnin eftir tveggja manna tali okkar hæstvirtur ráðherra um rekstur heilbrigðisstofnana ég vil taka undir þau orð sem hér hafa komið fram að heilbrigðisstofnun suðurlands hefur verið að sýna afburða þjónustu þessi fyrirspurn er eins og hinar lögð fram í október og ber þess merki þar segir virðulegi forseti á hverju ári þegar líða tekur að hausti hefst umræðan um rekstrarvanda heilbrigðisstofnana oft á þeim forsendum að um sé að ræða óstjórn óráðsíu með þá fjármuni sem fást á fjárlögum hvers árs til að reka þessar stofnanir beint og óbeint liggja stjórnendur stofnana undir ámæli stjórnvalda jafnvel háttvirtra þingmanna vegna þessa

ríkisstofnana við ákvörðun fjárlaga fyrir hvert ár og auðveldara að kenna stjórnendum um en óábyrgri ákvörðunartöku þeirra sem fara með framkvæmda og fjárveitingavaldið það hlýtur oft að vera erfitt fyrir stjórnendur heilbrigðisstofnana að standa frammi fyrir því að ákveða hvort stofnun vinni í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu og virði eins og segir rétt sjúklinga til bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu sem tök eru á að veita hverju sinni eða fjárlög sem eru svo knöpp að ógerningur er að stofnunin geti staðið við sitt án þess að eyða umfram ákveðin framlög ríkisins til verkefna hennar en það eru aðrir þættir en veitt þjónusta sem geta og hafa áhrif á rekstur heilbrigðisstofnana þættir sem stjórnendur þeirra ráða engan veginn við eins og til dæmis ákvarðanir stjórnvalda í efnahagsmálum og ýmsir aðrir þættir á síðasta rekstrarári heyrðum við að gengisþróun hefði haft veruleg áhrif á rekstur heilbrigðisstofnana ef ekki kæmi til leiðréttingar þyrfti annaðhvort að draga verulega úr þjónustu eða búa við rekstrarhalla jafnvel hvoru tveggja áhrif gengisþróunar á rekstur heilbrigðisstofnana á ekki að leggja á herðar stjórnenda þeirra eða láta bitna á þjónustu við sjúklinga það er ekki réttlætanlegt því spyr ég hver voru áhrif gengisþróunar á rekstrarafkomu heilbrigðisstofnana á suðurlandi og suðurnesjum árið tvö þúsund og fimm og það sem af er tvö þúsund og sex á hvern